Na trenutke ste me vratili u djetinjstvo. Odrastajući u socijalističkoj Jugoslaviji imala sam prilike čuti neke grandiozne ideje slične Vašima. Bratstvo i jedinstvo, politička integracija, zajednička vojska, veća radnička i ženska prava, a znamo kako je to završilo. Isto će završiti i Vaša vizija zato što građani to ne žele. Da oni žele, Vi danas ne biste strepili hoćete li imati većinu u ovome domu. Govorite o zajedništvu i jednakosti u Europi, a zaboravljate da su sve čelne funkcije EU institucija zaposjele stare članice i još predlažete preglasavanje u području vanjske i sigurnosne politike. Toliko o jednakosti. U govoru ste spomenuli temelje Europe u grčkoj filozofiji i rimskom pravu, ali kao demokršćanka propustili ste spomenuti kršćanstvo.